È importante quanto si prevede, in particolare per tutelare i minori, sui quali abbiamo fatto degli emendamenti che sono stati recepiti, per il diritto alla cancellazione che è esteso anche ai paesi terzi, così come è importante che il campo di applicazione della direttiva non sia soltanto per i trattamenti transfrontalieri, ma